frú forseti það hafa töluverðar umræður orðið um þá möguleika sem hugsanlega kunna að tengjast fyrirhugaðri vinnslu olíu og gass í norðausturhorni efnahagslögsögunnar sem gengur jafnan undir heitinu drekasvæðið það eðlilegt að menn hafi væntingar til þess um töluvert langt skeið þá hafa verið vísbendingar um það að á þessu svæði og reyndar á svæði sem teygir sig áfram inn í norsku lögsöguna jan mayen megin séu vísbendingar sem gefa til kynna að í jarðlögum töluvert djúpt undir hafsbotni kunni að vera að finna verulegt magn af kolvetnisauðlindum bæði olíu og gasi það má segja að það hafi verið fyrst upp úr nítján hundruð áttatíu sem menn fóru að gera að því skóna að þarna kynni að vera um slíka möguleika að ræða á þeim tíma var olíuverð ákaflega lágt og sömuleiðis var svæðið sem um ræðir víðs fjarri ströndum íslands og jan mayen og þarna er þar að auki um að ræða mikið dýpi sem á þessum tíma var ekki hægt að vinna olíu á dýpið á þessu svæði er frá þúsund til fimmtán hundruð metrar síðan hefur það gerst með tímanum að olíuverð hefur

hefur það jafnframt gerst að menn eru farnir að vinna olíu á dýpi sem þarna er að finna og við aðstæður sem hugsanlega eru jafnvel torsóttari vegna veður og náttúruhrjósturs vísbendingarnar sem eru um olíu á þessu svæði eru kannski þær merkastar að jarðlögin sem þarna er að finna tilheyra í reynd því sem kalla má örmeginland sem slitnaði út úr jarðbrú sem fyrir fjörutíu milljónum ára var samfelld þar sem nú er austur grænland og teygði sig alveg yfir til þess sem nú er vestur noregur á austur grænlandi hafa menn fundið skýr merki um olíu þó ekki sé farið að vinna hana og skemmst er að minnast þess að fyrr á þessu ári töldu bandarískir vísindamenn sem voru að birta skýrslu um þær olíulindir sem hugsanlega væru ófundnar enn þá að miklar birgðir af kolvetni væri að finna á austur grænlandi við þekkjum síðan öll þær miklu olíulindir sem er að finna við vestur noreg þetta var fyrsta vísbendingin og gerði það að verkum að þegar jarðfræðingar höfðu skoðað þetta örmeginland sem slitnaði þarna út úr þessari jarðbrú og hraktist síðan skáhallt á stefnu jarðlaganna sem það tilheyrði áður menn töldu að tilvist þessara jarðlaga sem eru hin sömu og á austur grænlandi og við vestur noreg bentu til þess að þarna væri olía í kjölfarið áratug síðar þegar menn fóru síðan að gera þarna jarðeðlisfræðilegar mælingar þá komu fram frekari vísbendingar sem renndu stoðum undir þetta á seinni árum þá hafa síðan enn frekari mælingar á þessum svæðum bent til þess að þarna sé að finna jarðmyndanir sem eru alveg einkennandi fyrir staði þar sem hægt er hugsanlega að finna olíu eða gas í þriðja lagi vil ég svo nefna það að á síðasta sumri lauk hafrannsóknastofnun síðasta hluta undirbúningsrannsókna af hálfu íslendinga og þar birtust upplýsingar sem gáfu til kynna ummerki á hafsbotni um gasuppstreymi íslendingar hafa um nokkurra ára skeið bæði þessi ríkisstjórn og sú ríkisstjórn sem á undan sat hafið undirbúning að því að bjóða út sérleyfi til leitar rannsókna og hugsanlega síðar vinnslu olíu og gass á þessu svæði það frumvarp sem ég mæli hér fyrir er liður í lokaundirbúningi stjórnvalda fyrir útboð á leyfum til rannsókna á kolvetni á drekasvæðinu sem á að fara fram um miðjan janúar næstkomandi það má segja að það sé aðallega tvennt sem stendur upp úr þessu frumvarpi það er í fyrsta lagi tillaga um breytingu á lögunum frá árinu tvö þúsund og eitt sem við höfum stundum kallað kolvetnalögin þessi breyting veitir íslensku ríkisstjórninni heimild til þess að stofna sérstakt félag til þess að fara með hagsmuni og réttindi sem varða fjárhagslega hagsmuni ríkisins vegna vinnslu á svæðum þar sem við þyrftum að gera slíka samninga í reynd er ég hér að tala um að ef olía finnst á norska svæðinu það er jan mayen megin efnahagslögsögunnar

utanríkisráðuneytinu vegna þessara svæða nítján hundruð áttatíu og eins hitt atriðið sem upp úr stendur og vafalítið þarfnast umræðu bæði hér og í fagnefndinni er svo ákvæði sem er að finna í öðrum kaflanum og tengist útgáfu leyfa utan netlaga í dag er það svo að leyfisveitingarvaldið er í höndum sveitarfélaganna að netlögum við höfum hins vegar fullveldisrétt frá netlögum og til ystu marka efnahagslögsögunnar samkvæmt landhelgislögunum frá nítján hundruð fjörutíu og níu en það er hvergi að finna í íslenskum lögum neitt sem segir um það hvar handhöfn skipulagsvaldsins á að vera og er gerð tillaga um það með þessu frumvarpi að það vald verði í höndum skipulagsstofnunar efni þessa frumvarps er þess vegna skipt í tvo þætti í fyrri þættinum er lögð til breyting á löggjöf iðnaðarráðuneytisins það er lögunum um leit rannsóknir og vinnslu kolvetnis sem eru númer þrettán frá árinu tvö þúsund og eitt en það eru þau sérlög sem gilda um rannsóknir leit og vinnslu olíu í síðari þættinum eru svo lagðar til ýmsar breytingar á löggjöf umhverfisráðuneytisins vegna þessara fyrirhuguðu kolvetnisstarfsemi þar er um að ræða breytingar á skipulags og byggingarlögum lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir lögum um mat á umhverfisáhrifum lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda og loks lögum um brunavarnir í fyrsta kafla frumvarpsins eru sem sagt lagðar til breytingar á kolvetnislögunum við endurskoðun laganna sem fór fram að hálfu nefndar átta ráðuneytisstjóra þar sem ráðuneytisstjórinn í iðnaðarráðuneytinu hafði forstöðu þá kom í ljós að það voru nokkur atriði sem þótti rétt að skýra þar var líka um að ræða á nokkrum stöðum tvítekningar sem þótti rétt að hreinsa út og flest ákvæði kaflans lúta að því og ég sé ekki sérstaka ástæðu til þess að rekja þær breytingar neitt sérstaklega hérna en ég vil hins vegar nota þetta tækifæri til að fara nokkrum orðum um þá heimild sem ég reifaði hér lítillega við upphaf máls míns og lýtur að heimild sem sagt til að stofna félag vegna hugsanlegrar þátttöku íslenska ríkisins í vinnslu kolvetnis og sömuleiðis breytingum á útfærslu gjaldtökuákvæða

vonandi í næstu viku af hálfu hæstvirts fjármálaráðherra þar sem að hinn skattalegi þáttur málsins er fram lagður í formi frumvarps í fimmtu grein þessa frumvarps er fjallað um mögulega þátttöku íslenska ríkisins í vinnslu kolvetnis og hvernig beri að standa að því og þar er lagt til að iðnaðarráðherra hverju sinni verði heimilt að ákveða um þátttöku íslenska ríkisins í vinnslu kolefnis og í reynd að beita sér fyrir stofnun hlutafélags sem á að hafa það eina markmið að gæta hagsmuna ríkisins vegna þátttöku þess í olíuvinnslu utan efnahagslögsögunnar það má því segja að það sé í takt við tímann af því að háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir er hér í salnum að þarna erum við að leggja til sem sagt að það sé búið til ríkisolíufélag og ég er viss um að það gleður háttvirtan þingmann það gleður mig líka á þessu stigi þá er auðvitað gert ráð fyrir því að aðkoma íslenskra stjórnvalda að mögulegri olíuvinnslu á íslensku yfirráðasvæði verði fólgið í stjórnsýsluákvörðunum og álagningu skatta en það er ekki gert ráð fyrir beinni þátttöku í vinnslunni og þess vegna er engin þörf á að stofna sérstakt félag til þess að gæta hagsmuna ríkisins innan okkar eigin efnahagslögsögu en það liggur hins vegar fyrir að ef það finnst olía noregsmegin á jan mayen svæðinu og ef íslensk stjórnvöld telja rétt að nýta sér heimildirnar sem þau hafa samkvæmt samningum frá nítján hundruð áttatíu og eins og reyndar samkomulagi sem var útfærsla á þeim samningi og var undirritaður hér þriðja nóvember af íslenska utanríkisráðherranum og þeim norska líka ef þau telja rétt að nýta sér heimildirnar samkvæmt því samkomulagi þá er nauðsynlegt að það sé til staðar aðili sem getur komið fram fyrir þeirra hönd og farið með réttindi samkvæmt samkomulaginu þetta er í reynd frú forseti félag sem er lagt til að verði sett upp með svipuðum hætti og norska ríkisolíufélagið sem gætir einungis hagsmuna og fjárhagslegra réttinda norska ríkisins en sinnir ekki vinnslu til að það sé unnt að bregðast við ef menn telja að það spretti þörf til að stofna sérstakt félag af þessu tagi til þess að fara með hagsmuni íslenska ríkisins þá er í fimmtu grein lagt til að iðnaðarráðherra verði heimilað að ákveða um þátttöku íslenska ríkisins í vinnslu kolvetnis og á þá að beita sér fyrir stofnun hlutafélags sem hefur það markmið eitt að gæta íslenskra hagsmuna það er hagsmuna íslenska ríkisins og slíku félagi væri þá einungis ætlað að starfa á landgrunni íslands eða á þeim svæðum utan landgrunnsins þar sem íslenska ríkið á rétt á hlutdeild samkvæmt alþjóðasamningum og öðrum heimildum það er auðvitað á þessu stigi fyrst og fremst verið að ræða um jan mayen svæðið það liggur alveg ljóst fyrir að þar eru líka mjög sterkar vísbendingar um það að olíu eða gas kunni að vera að finna og samningurinn frá nítján hundruð níutíu og eitt er íslendingum mjög hagstæður að því leyti til að ef að norðmenn ætla að nýta sér þann fjórðungsrétt sem þeir hafa til að taka þátt íslandsmegin þá verða þeir að upplýsa íslensk stjórnvöld um það áður heldur en sérlögum er úthlutað og verða þá að taka samsvarandi þátt í kostnaði

að íslendingar þurfi ekki að taka ákvörðun um það hvort þeir vilji taka þátt í vinnslu fyrr en heldur bókstaflega málið er það langt fram gengið noregsmegin að ljóst lægi fyrir að þar væri olíu að finna í reynd þýðir þetta það að það mætti vera byrjað að dæla þar upp verðmætum áður heldur en íslendingar bókstaflega tæki ákvörðun um að taka sinn fjórðungsrétt þar og leggja þá fram fjármagn sem því svaraði vegna kostnaðar við að koma málinu á þann reit í þessari grein er kveðið á um að öll hlutabréf félagsins verði í eigu íslenska ríkisins við stofnun þess og þá er kveðið á um það líka að í stjórn félagsins eigi að vera fimm menn og með hliðsjón af tilgangi félagsins og hagsmunum þess er talið rétt að umræddir stjórnarmenn verði skipaðir sameiginlega af þeim ráðherrum sem málið heyrir undir samkvæmt samkomulagi þeirra á milli í fjórða og elleftu greinar frumvarpsins eru svo lagðar til breytingar á gjaldtöku vegna afnota af rannsóknarsvæði og leyfisveitingargjalds annars vegar þá er lögð til breyting á svæðisgjaldi þessi breyting er lögð til vegna reynslu og að ráðum færeyinga sem hafa löggjöf sem töluverður hluti þessara breytinga sem ég legg hér fram er sniðinn að og í þessum greinum er lagt til að svæðisgjald svokallað verði lækkað úr fimmtíu þúsund krónur fyrir hvern ferkílómetra í tíu þúsund krónur en það

hins vegar er svo lagt til að það verði tekið upp umsóknargjald hundrað fimmtíu þúsund krónur á hvern umsækjanda en að leyfisveitingargjöldin samkvæmt núgildandi lögum verði

þar eru bara tiltekin leyfisveitingargjöld reynslan úr færeyjum sýnir að það berast alls konar umsóknir um leyfi sem ekki virðast hafa mjög alvarlegan tilgang að baki sér það er mikið umstang að fara í gegnum það og kostar mannafla og þess vegna þykir rétt að lækka leyfisveitingargjaldið en búa til sérstakt umsóknargjald sem nægir til þess að standa straum af úrvinnslunni sem þarf að leggja fram til þess að vinsa þessar umsóknir úr en þetta þýðir ekki aukið gjald fyrir þá sem að lokum fá leyfið vegna þess að leyfisveitingargjaldið er lækkað sem þessu nemur á móti í sjöundu greinar frumvarpsins er svo lagt til að það verði gerð krafa um að væntanlegur leyfishafi stofni sérstakt félag hér á landi til þess að stunda rannsóknir eða vinnslu kolvetnis þetta félag yrði þá hinn skattskyldi aðili hér á landi og með þessu frú forseti þá er verið að tryggja skattalega heimilisfestu þeirra aðila sem ætla að sækja um og fá leyfi og að lokum stunda kolvetnisvinnslu á íslensku yfirráðasvæði þetta var það frú forseti sem ég ætlaði að reifa hér í framsöguræðu minni beinlínis varðandi breytingar á kolvetnislögunum frá því tvö þúsund og eins og er að finna í fyrsta kafla frumvarpsins í öðrum þætti frumvarpsins eru svo lagðar til breytingar á þeirri löggjöf umhverfisráðuneytisins sem má telja að hafi sérstaka þýðingu vegna framkvæmda sem tengjast rannsóknum leit og vinnslu á olíu þessi þáttur var vitaskuld saminn í samráði við umhverfisráðuneytið og þar eru lagðar til ákveðnar breytingar á þeim lögum sem ég hef þegar talið upp skipulags og byggingarlögum lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir lögum um mat á umhverfisáhrifum brunamál lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda í öllum þessum lögum sem ég hef hér talið upp þá er ekki að finna nein ákvæði sem kveða á um framkvæmdir á svæðum eins og drekasvæðinu sem liggja utan þeirra marka sem valdheimildir samkvæmt núgildandi lögum veita einstökum stjórnvöldum eins og ég held að ég hafi þegar sagt þá hafa lögin um landhelgi efnahagslögsögu og landgrunn frá nítján hundruð sjötíu og níu ekki að geyma nein ákvæði um hlutverk eða um sérstakar valdheimildir einstakra stjórnvalda í þessu sambandi og það er þess vegna sem menn töldu nauðsynlegt að leggja fram tillögu að þeim breytingum sem ég er að mæla fyrir í þessum kafla frumvarpsins það er með öðrum orðum verið að skýra réttarstöðu og fjarlægja ákveðna réttaróvissu um það hver til dæmis hvaða stjórnvald á að hafa skipulagsvaldið utan netlaganna og til hvaða stjórnvalds eigi að sækja til dæmis framkvæmdarleyfið ef málið gengur svo langt í þessu frumvarpi þá er sem sagt lagt til

en íslenska ríkið hefur sem sagt lögsögu á svæðinu að því varðar byggingu mannvirkja og afnot af þeim reyndar líka vísindalegar rannsóknir á verndun hafsins það er lagt til að vinnsla og rannsóknarboranir verði tilkynningaskyldar til skipulagsstofnunar á grundvelli laga um mat á umhverfisáhrifum og sömuleiðis þá verði að afla framkvæmda og byggingarleyfis skipulagsstofnunar vegna allra framkvæmda fyrir utan starfsleyfis umhverfisstofnunar fyrir atvinnurekstur sem kann að verða settur á laggir til leitar rannsókna eða vinnslu þá eru líka í frumvarpinu ákvæði að finna sem er ætlað að taka af allan vafa um að rannsóknir og vinnsla á kolvetni falli undir lög um varnir gegn mengun hafs og stranda og sömuleiðis að þessi starfsemi falli undir lög um brunavarnir svo það sé alveg tryggt að brunamálastofnun hafi aðkomu að öllum slíkum framkvæmdum og geti komið upp sínum varnarviðbúnaði í formi reglna og eftirlits og annarra þátta vegna sérstöðu þessa svæðis úti í hafi utan netlaga og sömuleiðis starfseminnar sem frumvarpið tekur til þá eru ákvæðin um að það beri að leita álits ýmissa hlutaðeigandi stjórnsýslustofnana sem eru taldar upp í frumvarpinu ákaflega mikilvæg og þau birtast í ýmsum greinum þessa frumvarps það er auðvitað rétt að taka það alveg skýrt fram að við skýringu þessara ákvæða sem ég hef drepið á og hef lagt til með þessu frumvarpi að verði að lögum gerð þá ber auðvitað að hafa að leiðarljósi þau meginmarkmið sem nú þegar er að finna í núgildandi löggjöf og sömuleiðis þá grundvallarhagsmuni sem þeim er ætlað að vernda þannig að það þarf að vera alveg skýrt frú forseti að sérstöðu þessa svæðis eða landfræðilegri legu þessa hluta íslenska yfirráðasvæði er þannig hvorki ætlað að draga úr gildi þessara markmiða né heldur vernd grundvallarhagsmuna eins og þau birtast í eldri lagaákvæðum frú forseti ég sé í sjálfu sér ekki fleiri ástæðu til að hafa fleiri orð um þetta frumvarp en ég legg til þegar að umræðunni lýkur þá verði því vísað til annarrar umræðu og sömuleiðis til háttvirtrar iðnaðarnefndar til þess að fjalla um það með faglegum hætti